Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf dem Höhepunkt der NSA Affäre erklärte Angela Merkel Das Ausspionieren von Freunden geht gar nicht! Worüber wir in Deutschland seit letzten Donnerstag, Freitag diskutieren, ist genau das das Ausspionieren von Freunden für die NSA durch den Bundesnachrichtendienst, den BND, der sich möglicherweise wie auch andere Nachrichtendienste in Europa zum Instrument der NSA hat machen lassen. Wir haben Fragen dazu, was der BND mit sogenannten Selektoren illegal in Deutschland an einem Nachrichtenknotenpunkt in Bad Aibling für die NSA spioniert hat, und zwar gegen Wirtschaftsunternehmen in Europa, möglicherweise gegen europäische Politiker und gegen europäische Bürger. Und wir würden es sehr richtig finden, wenn wir da nicht zuwarten und Zeit verstreichen lassen, sondern diese mögliche neue Dimension der NSA Affäre von Anfang an auch hier im Europäischen Parlament verfolgen.